frú forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um náttúruvernd númer fjörutíu og fjögur nítján hundruð níutíu og níu frumvarpið er í meginatriðum samið af starfshópi sem umhverfisráðherra skipaði í júní tvö þúsund og þrjú til að gera tillögur um með hvaða hætti binda mætti leyfum töku efna úr gömlum námum

samkvæmt gildandi lögum skal afla framkvæmdaleyfis sveitarstjórnar fyrir allri efnistöku á landi og úr hafsbotni innan netlaga þetta gildir um allar námur þar sem efnistaka hófst eftir gildistöku náttúruverndarlaga númer fjörutíu og fjögur nítján hundruð níutíu og níu það er eftir fyrsta júlí nítján hundruð níutíu og níu lög um mat á umhverfisáhrifum númer hundrað og sex tvö þúsund ná einnig til slíkrar efnistöku ef hún nær tilteknu umfangi eða er á náttúruverndarsvæðum um öll ný efnistökusvæði gilda því ákveðnar reglur sem tryggja að sveitarstjórnir og önnur stjórnvöld á borð við umhverfisstofnun geti haft áhrif á hvernig efnistakan fer fram hins vegar hefur verið talið að framangreind ákvæði nái ekki til eldri efnistökusvæða það er þar sem efnistaka var hafin fyrir fyrsta júlí nítján hundruð níutíu og níu þar sem mikill meiri hluti allra náma í landinu fellur þann flokk hefur af þessum sökum ekki tekist að koma eðlilegu eftirliti á stóran hluta þeirra efnisnáma sem í landinu eru til að taka af allan vafa er í frumvarpi þessu sem ég mæli fyrir lagt til að skýrt verði kveðið á um að um eldri námur gildi sömu reglur og um nýjar er gert ráð fyrir að þetta verði gert í tveimur áföngum tilgangurinn með frumvarpinu er ekki að koma í veg fyrir efnistökuna heldur fyrst og fremst að tryggja virkt eftirlit af hálfu náttúruverndaryfirvalda og vönduð vinnubrögð svo að efnistakan fari fram eins og kostur er í sátt við umhverfið og einnig að frágangur náma þegar efnistöku lýkur verði með samræmdum hætti hvort sem um er að ræða gamlar eða nýjar námur í frumvarpinu er í fyrsta áfanga lagt til að eftir fyrsta júlí tvö þúsund og átta þurfi framkvæmdaleyfi sveitarstjórnar fyrir efnistöku í eldri námum þegar eitt af eftirfarandi skilyrðum eigi við fyrstu þegar áætluð er stækkun efnistökusvæðis um tuttugu og fimm þúsund fermetra eða meira annað þegar áætlað er að taka fimmtíu þúsund rúmmetra af efni eða meira á viðkomandi efnistökusvæði þriðja þegar áætluð er samanlögð stækkun tveggja eða fleiri efnistökusvæða vegna sömu framkvæmdar og á sama svæði um tuttugu og fimm þúsund fermetrar eða meira fjórða þegar efnistaka fer fram á verndarsvæði

tilfellum að tilkynna ber efnistökuna til skipulagsstofnunar sem tekur ákvörðun um hvort hún skuli fara í mat á umhverfisáhrifum allra stærstu námurnar í þessum flokki verða hins vegar sjálfkrafa matsskyldar það er þar sem fyrirhuguð er stækkun efnistökusvæðis um fimmtíu þúsund fermetrar eða meira eða þar sem fyrirhugað er að teknir verði yfir hundrað fimmtíu þúsund rúmmetrar af efni í öðrum áfanga frumvarpsins er síðan gert ráð fyrir að eftir fyrsta júlí tvö þúsund og tólf þurfi allar starfandi námur framkvæmdaleyfi viðkomandi sveitarstjórnar eftir þann tíma eiga því sömu reglur að gilda um allar námur í landinu og framkvæmdin á efnistöku með hliðsjón af umhverfissjónarmiðum að verða samræmd ég hef rakið meginefni frumvarpsins og legg til að því verði að lokinni fyrstu umræðu vísað til háttvirtrar